Monsieur le Président, loin de moi l'idée de vouloir revenir sur les prérogatives du président de séance, mais vous avez fondé explicitement votre décision de refuser le carton bleu sur le fait que ce parlementaire appartenait à notre groupe. Admettez au moins qu'il s'agissait d'une erreur, sinon c'est encore une fois une fausse nouvelle alors que nous participons à un débat de lutte contre les fausses informations.